Erstmals unternimmt die Kommission den Versuch, die Höhe von Unregelmäßigkeiten und Betrug zu klassifizieren. Damit einher geht leider der im Bericht an allen Ecken und Enden spürbare Versuch, das Problem Unregelmäßigkeiten und Betrug mit statistischen Mitteln zu verharmlosen.

Jetzt können 800 Stellen in Europa Daten eingeben, und nicht nur 50 wie bislang.

Wir sehen mit Schmerzen, dass die Kommission immer noch recht viel Geduld mit der Umsetzung in den Mitgliedstaaten hat, denn die Umsetzung ist nach wie vor nur schleppend. Das lässt sich in dem Bericht auch sehr gut nachlesen. Deswegen unsere Forderung nach einer vollen Implementierung des IMS. Erst wenn es richtig läuft, stehen glaubwürdige Daten bereit, sodass wir erst dann an Quotenunregelmäßigkeiten und Betrug arbeiten können. Mit Sorge erfüllt uns die Situation in Italien. Dieses Land liegt bei Betrug mit weitem Abstand an der Spitze. Die Konten der EU bis 2004 wurden geschlossen, und 60 der vermuteten Betrugsfälle entfielen auf Italien.